virðulegur forseti hér er um að ræða lítils háttar breytingu sem varðar gjald fyrir veiðikort og til þess meðal annars gert að hvetja til betri skila á veiðiskýrslum nefndin gerir ekki nejanr tillögur um breytingar á málinu við umfjöllun þess komi hins vegar fram í umsögnum tillögur um breytingar á öðrum þáttum í þeirri löggjöf sem hér er undir

og það er álit nefndarinnar að eftir þær

tveir nefndarmenn hafa fyrirvara í málinu og sá lýtur einmitt að þessum þætti hið minnsta það er því að það sé orðið tímabært að lögin komi til heildarendurskoðuanr